Señor presidente, señor comisario, quiero, en primer lugar, felicitar al señor Mato por el trabajo realizado —creo que es muy bueno-junto con los ponentes en la sombra. Creo que finalmente la transposición que se hace es adecuada.

Con esta transposición también se garantiza que se haga una gestión responsable de las especies que regula esta organización regional, aunque sea fuera de la zona que establece el Convenio. Es importante que tanto pescadores comunitarios como no comunitarios operen bajo las mismas reglas y que el peso de recuperación de las poblaciones no recaiga solamente sobre unos pocos.

tengamos las mismas normas.

Es fundamental garantizar que esta gestión de estas poblaciones se haga de manera sostenible, sin olvidar el aspecto socioeconómico ni a las poblaciones costeras que viven de esta captura. Para mí, ambos aspectos son muy importantes.

lo decimos, pero es verdad es muy llamativa la tardanza de estos nueve, casi diez años, en hacer la transposición de las veintiocho recomendaciones.

60 La CICAA, que puede revisar regularmente sus recomendaciones y poner en marcha nuevas medidas, debe tener en cuenta el futuro de algunas flotas la del pez espada de todo el litoral de España —y especialmente quiero mencionar la flota de Carboneras, en Almería, que está sufriendo los dos recortes, el del pez espada y el del atún rojo—. Termino diciendo hay que dejar de hablar de la recuperación del atún rojo y, en cambio, empezar a hablar del plan de gestión.